Również chcę wyrazić zadowolenie z zaawansowania rozmów w zakresie wymiany danych osobowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

Cieszę się z tych rozstrzygnięć, także z tych wstępnych rozstrzygnięć, z pomysłów instytucjonalnych, z mechanizmu dochodzenia roszczeń. Myślę, że powinniśmy zadbać o maksymalnie wysoki stopień ochrony danych osobowych w tym porozumieniu, ale jednocześnie kierując się zasadą racjonalności. Ja mam wrażenie, że częstokroć prawo do prywatności jest interpretowane na poziomie nadużycia, co często pozostaje w sprzeczności z innymi dobrami.